Y no es la primera vez que el fuego devastador deja arruinada a la gente de mi tierra. Por eso y como el monte, nosotras también ardimos, pero de rabia, porque ya cansa que siempre se echen balones fuera. Esto no se soluciona solamente hablando de pirómanos, como hicieron algunos de los diputados aquí hoy, o como hizo la ministra de Agricultura española, la señora García Tejerina.

Señorías, los incendios son la fiebre de un territorio enfermo, son consecuencia del cambio climático y de la ausencia de políticas sensatas de gestión forestal que dejen de poner en el centro y de fomentar el monocultivo del eucalipto, entre otras especies. Pero también es consecuencia de un desarrollo económico devastador que deja fuera de la tierra y de la ganadería a la gente y obliga a las personas a abandonar los pueblos y las huertas, porque, como vemos, este abandono es doloroso en tanto en cuanto pone en peligro la vida de la gente y del planeta. Debemos hacer una reflexión colectiva más participación ciudadana, más valor a quienes cuidan de los montes y de las aldeas, más valor a quienes nos alimentan, y más valor, sobre todo, al patrimonio más importante que tenemos como humanidad, que son nuestros montes, nuestras aldeas y nuestros bosques. Porque para apagar los fuegos lo que hace falta es avivar los pueblos.